Domnule președinte, trebuie să faciliteze libera circulație a cetățenilor, iar un pas important este reprezentat de acest act legislativ, care asigură scutirea de la obligația de legalizare și apostilă pentru câteva documente frecvent solicitate, care privesc, de exemplu, reședința, naționalitatea și cazierul judiciar. Un alt aspect important este crearea unor formulare standard multilingve pentru un număr important de documente.

În primul rând, nu înțeleg de ce regulamentul nu include diplomele și certificatele privind formarea, certificatele referitoare la handicap sau alte documente relevante pentru întreprinderi. Este ca și cum studenții, profesioniștii, antreprenorii sau persoanele cu dizabilități nu au dreptul la mobilitate. De asemenea, nu înțeleg de ce durează atât implementarea acestui act legislativ, de ce sunt necesari aproape trei ani pentru implementarea programului informatic de verificare sau apariția unor costuri suplimentare pentru eliberarea documentelor multilingve. Am trăit mai mulți ani în străinătate și m am confruntat direct cu aceste probleme. Așa că, în numele celor aproape patru milioane de români care trăiesc în alte state europene, doresc să mulțumesc raportoarei pentru acest act și să solicit Comisiei și Consiliului să introducă rapid și celelalte documente.